Já se chci přihlásit k tomuto návrhu usnesení a vyjádřit mu podporu, protože si myslím, že je správné, že v navrženém usnesení upozorňujeme na to, že v Indonésii narůstá nesnášenlivost vůči menšinám etnickým, náboženským a sexuálním a že zvláště upozorňujeme na problémy, které v poslední době zažívá sexuální menšina v Indonésii. Vrcholem je pak samozřejmě situace v provincii Aceh, kde platí právo šaría a kde je homosexualita jako taková trestná a je tam dokonce už vykonáván trest několik desítek ran za tuto formu sexuálního projevu. Je tedy správné, abychom v rámci obhajoby hodnot lidských práv a svobody a demokracie upozornili Indonésii, která je naším klíčovým partnerem, na to, že takovýmto způsobem se k menšinám není možné chovat, a abychom to při všech jednáních s Indonésií permanentně opakovali.